Il sera accompagné d'une résolution dans laquelle nous demandons des mesures de sécurité renforcées des réseaux et de l'information, davantage de coopération, notamment policière, entre les États, y compris avec les États Unis.

Oui, les potentiels du numérique sont extraordinaires. Les entreprises, les consommateurs ont droit à la cybersécurité mais, Madame la commissaire vous nous l'avez dit aucun citoyen ne doit être victime d'espionnage. Les gouvernements et les services qui leur sont rattachés doivent montrer l'exemple sinon rien n'est crédible.